Panie Przewodniczący! To ważne, że Parlament potwierdza swoje poparcie dla akcesji Albanii. Państwo to jest członkiem NATO, pozostaje więc elementem strategii bezpieczeństwa Europy.

Podobnie jak pozostałe aspirujące do Unii państwa regionu, Albania musi dołożyć starań w zakresie demokratyzacji, w tym zagwarantować pluralizm i swobodę działania mediów. Poprawy wymagają dziedziny związane z bezpieczeństwem i działalnością sądów, w szczególności dotyczy to zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. Na uwagę zasługuje prawidłowy, pomimo prób zakłócenia, przebieg czerwcowych wyborów oraz wzrost zaufania publicznego do samego procesu wyborczego. Coraz bardziej zauważalna jest także rosnąca i stabilizująca rola Tirany w regionie Bałkanów.